Amikor Szerbiáról beszéltünk, akkor elmondtam a hozzászólásomban, hogy Szerbiának joga van ahhoz, hogy a szerb közösség jogait biztosítva lássa Koszovóban. De ugyanígy gondoskodnia kell arról, hogy a saját területén élő nemzeti kisebbségek jogai is garanciát élvezzenek. Természetesen nagyon nehéz történelmi események között párhuzamot vonni. A koszovói szerb dialógusnak mindenképpen van egy olyan sajátossága, hogy itt az Európai Unió intézményei nagyon erős háttértámogatást nyújtanak ehhez a dialógushoz, közvetlenül részt vesznek ennek a megoldásában, és segítenek mediálni.